Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Europa, dopo una latitanza molto lunga, sta ora facendo alcuni progressi e noi chiediamo che gli Stati membri, la Commissione e il Consiglio si impegnino molto rapidamente a mantenere le promesse. Ma per molto tempo, dicevo, il mio paese, l'Italia, è stato lasciato solo, quel paese qui criticato per un misero ed evidente scampolo di campagna elettorale,

in Europa, per l'Italia.